virðulegi forseti ég mæli fyrir áliti utanríkisnefndar um tillögu til þingsályktunar um kennslu vestnorrænnar menningar í grunnskólum nefndin leggur til að tillagan sé samþykkt með orðalagi sem er í breytingartillögu sem ég flyt á þingskjali ellefu hundruð fjörutíu um að tillögugreinin orðist svo alþingi ályktar með hliðsjón af ályktun vestnorræna ráðsins á ársfundi tvö þúsund og sex að skora á ríkisstjórn íslands og landsstjórnir færeyja og grænlands að tekin verði upp kennsla í grunnskólum landanna um sögu þjóðfélagsgerð menningu og tungumál vestnorrænna nágrannaþjóða